Hier steht in Ziffer 3 der Entschließung Die Europäische Union muss ihre Wachstums und Beschäftigungsaussichten verbessern.

Was in dem Dokument von letzter Nacht jedoch fehlt, ist die Frage, wie sie das denn zu tun gedenkt, was sie denn machen will, um die Wachstums und Beschäftigungsaussichten zu verbessern.

Das wird sehr teuer bezahlt werden, Herr Barroso, von den Menschen, über die Sie gesprochen haben, die dann ohne Arbeit und ohne Einkommen sein werden, und die am Ende der Kette dieser Fehlentscheidungen stehen.

Denn wie Sie das schon gesagt haben Es ist eine Angelegenheit dieses Hauses, über Wirtschaftspolitik mit Ihnen zu diskutieren.

Darauf hätten wir gerne eine Antwort.